Signora Presidente, onorevoli colleghi, dopo anni, o meglio, decenni di collaborazione, di cooperazione fra realtà, territori, con tutto quello che di vivo c'è sui territori nelle zone alpine, noi siamo oggi davanti alla possibilità di fare un passo avanti e quindi di dare un avvio concreto ad una nuova strategia per quest'area della montagna, che è fatta certamente di vincoli, a volte di limitazioni, ma è fatta di grandi specificità ambientali da salvaguardare e di grandi potenzialità economiche da far sviluppare.

Voglio però sottolineare alcuni punti, per stare al dibattito che qui si è svolto e anche per evitare fraintendimenti che in sede nazionale possono sorgere. Primo questo progetto è pienamente nello spirito europeo e comunitario, quello della sussidiarietà, del rapporto con i territori, dell'unità nella diversità delle parti che ci sono in questa Europa e delle esigenze, quindi è dentro questa Europa. Secondo non è una costruzione calata dall'alto, non deve esserlo, concordo con chi dice che bisogna ascoltare i territori, le popolazioni, bisogna far vivere dal basso, ma nell'incontro con gli altri livelli istituzionali, dentro un quadro che esiste, far nascere dal basso questo progetto, i soggetti che lo vivono, vivono i problemi e possono fare le proposte. Terzo questa è un'aggregazione che nasce, ma non è un'entità istituzionale, è un'aggregazione che avrà la cooperazione dei livelli istituzionali, ma non si deve dare spazio perché solo in mala fede lo si può fare a chi dirà che è nata una cosa nuova, magari staccata o in contrasto con i livelli istituzionali esistenti la prova è che la proposta verrà dall'Italia, dalla Francia, anche dai livelli nazionali, quindi no a strumentalizzazioni. Quarto e ultimo punto il territorio, la delimitazione io voterò contro il punto 5, perché penso che una delimitazione troppo stretta impedisca di cogliere le sinergie di un progetto di ampio respiro. Deve esserci il territorio premontano e magari anche la collaborazione con le città che non sempre sono un punto di oppressione, possono essere magari dei livelli che si interfacciano con quelli territoriali quindi un progetto anche più ampio rispetto alla ristrettezza del territorio strettamente alpino.